Salut inițiativa colegului Ivo Belet de a institui un sistem unitar pentru protejarea intereselor sportivilor care apelează la serviciile agenților și care să reducă fenomenele infracționale din acest domeniu lipsa de transparență a transferurilor, spălarea de bani, traficul de persoane. Din punctul meu de vedere, este esențial să acordăm atenția cuvenită nu doar fotbalului, ci tuturor celorlalte sporturi.

În aceste condiții, nu va fi deloc o sarcină ușoară să impunem un singur regulament pentru licențierea agenților jucătorilor. În plus, va trebui să susținem o mai clară definire a atribuțiilor unui agent, fie ca manager al jucătorilor sau doar un intermediar în transferuri.